Agenția europeană pentru securitate maritimă a demonstrat deja că anumite atribuții precum sistemele de monitorizare prin satelit pot fi îndeplinite în mod mai eficient la nivel european. Pentru dezvoltarea unor aplicații și a unor servicii inovatoare și pentru îmbunătățirea aplicațiilor și serviciilor existente, precum și pentru crearea unui spațiu maritim european, fără frontiere, Agenția ar trebui să exploateze potențialul programelor EGNOS, GALILEO și GMES. Pentru realizarea pieței interne a Uniunii ar trebui utilizat mai mult transportul maritim pe distanțe scurte și, inclusiv prin intermediul proiectului Centura albastră, ar trebui să reducem sarcina administrativă în cazul transportorului maritim. De asemenea, Agenția ar trebui să asiste Comisia și statele membre în legătură cu dezvoltarea și punerea în aplicare a inițiativei e maritim a Uniunii, destinată creșterii eficienței în sectorul maritim printr o mai bună întrebuințare a tehnologiilor informatice. Conform competențelor, Agenția ar trebui să acționeze și în afara teritoriului său, promovând politica Uniunii în domeniul siguranței maritime prin cooperarea în domeniul cercetării.